forseti vill láta þess að í dag verða tvær utandagskrárumræður hin fyrri verður um klukkan þrjú í dag og er um kjarasamninga og efnahagsmál málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðjón arnar kristjánsson forsætisráðherra verður til andsvara hin síðari fer fram strax að lokinni hinni fyrri um klukkan þrjú þrjátíu síðdegis og er um samninga um opinber verkefni málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir forsætisráðherra verður til andsvara